Ich möchte mich ausdrücklich an Sie, Frau Malmström von der Kommission, aber auch an den abwesenden Rat wenden, weil ich ihn bei dieser sehr wichtigen Aussprache über ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren vermisse Im Kongo gibt es inzwischen mehr als vier Millionen Binnenflüchtlinge.

Über diese Bedeutung haben wir hier schon verschiedentlich diskutiert. Ich frage Sie Über welche konkreten Informationen verfügt die Kommission über die damit verbundenen Lieferwege und Geldflüsse?

Diese Woche haben sie bereits ihren Unternehmen die neuen Instrumente zur Berichterstellung geliefert. Im Juni 2018, also in diesem Jahr, wird deren Nutzung dann verbindlich. Wann kommen wir? Frau Malmström, gerade weil ich damals so froh war, dass wir gemeinsam gearbeitet haben und viel erreichen konnten, mache ich mir heute Sorgen, dass Skeptiker und Bremser die Initiative versanden lassen möchten.

Wie bereiten wir auch in Zentralafrika die Umsetzung vor? Wie bereiten wir die Unternehmen in der europäischen Union vor? Wo stehen die Mitgliedsstaaten?

Kollege Michel hat darüber gesprochen. Wurden Planstellen eingerichtet? Sind die benötigten Zolllinien rechtlich vorbereitet, um die Verordnung umsetzen zu können?